Monsieur le Président, chers collègues, le Conseil européen qui s'ouvre cette semaine intervient dans un contexte particulier attaques spéculatives contre l'euro, regain d'euroscepticisme et début des réflexions sur les finances de l'Europe alors que ce Parlement s'apprête à voter le budget

La crise de l'euro et les mesures de solidarité ont un impact sur le pouvoir d'achat des Européens, et ceux ci se demandent si tous ces efforts valent la peine, s'ils mènent à quelque chose. D'où l'euroscepticisme croissant même dans les pays jusqu'ici traditionnellement pro européens, phénomène récupéré par des formations politiques populistes et extrémistes qui se nourrissent des peurs et des tentations de repli sur soi, et qui, quand elles sont au gouvernement, n'ont pas de remède miracle. Je commencerai par l'euro que nous devons protéger et renforcer tout en nous posant certaines questions. Première question l'Europe a t elle jamais disposé d'une monnaie aussi stable que l'euro? Je le dis aux nostalgiques de la monnaie nationale, un retour en arrière aurait des conséquences catastrophiques pour l'Europe. Deuxième question qui est à l'origine des attaques dont l'euro est la victime depuis des mois?

Je ne suis pas adepte de la théorie des complots mais dans mes conversations avec les dirigeants politiques et les analystes financiers, les pistes convergent sur la source de nos problèmes.

Cela handicape fortement notre exportation et tout le monde dit que l'euro est foutu.

Mesdames et Messieurs, ce dont nous avons besoin c'est d'un message de confiance sur la sortie de crise, de mesures propices au retour de croissances, de mesures concrètes comme celles prises récemment par la commission Barroso pour relancer le marché intérieur ou pour moraliser les marchés financiers. Ce dont nous avons besoin, et la crise de l'euro l'a prouvé, c'est de convergence dans nos politiques sociales et fiscales.

Messieurs les présidents du Conseil, allez plus loin et plus vite, et nous réglerons pas mal de problèmes. Du courage, il va en falloir beaucoup dans les années à venir, si l'on veut renforcer nos pays dans la compétition mondiale, si l'on veut utiliser de la façon la plus efficace possible les deniers des contribuables. Cet effort de rationalisation des dépenses doit être fait à tous les niveaux local, régional, national et européen. Il faut revoir les priorités politiques et financières de l'Union, il faut remettre à plat les finances publiques de l'Europe, il faut là encore se poser les vraies questions et, en fonction des réponses que nous leur donnerons, adapter notre cadre budgétaire pour la période

Je demande au Conseil de nous donner son accord et, si nécessaire, de procéder à un vote.

Il ne s'agit pas pour nous d'une question de pouvoir, mais de contribuer à un débat crucial pour l'avenir de la construction européenne. Il faut crever l'abcès, il faut prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour faire davantage encore du budget européen un budget d'investissement. Si nos États membres, par souci de restrictions budgétaires, peuvent moins investir dans l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation, faisons le au niveau européen en mutualisant nos ressources et donc, en faisant des économies d'échelle. Pour le groupe PPE, le débat sur les finances de l'Europe ne doit pas se résumer à une querelle entre États membres qui veulent leur argent de retour. Il s'agit au contraire de réconcilier nos concitoyens avec l'Europe en leur faisant toucher du doigt la valeur ajoutée que peut représenter une action européenne concertée et visionnaire.